L'Union européenne et bien des États membres ont tenu des positions radicales sur le conflit syrien. D'un côté, au départ, il y avait le bien les rebelles de l'autre, le mal le gouvernement syrien. Et puis il y a eu la réalité en quelques semaines, les favoris des Occidentaux et des Américains ont été mis sur la touche par les factions islamiques, parce qu'elles ne représentaient que peu de chose dans le conflit en cours. Dans les camps de la rébellion, on fomentait des attentats contre la France, contre les minorités, notamment chrétiennes.

L'Union européenne a voulu mettre les casques blancs en avant

La France a voulu ignorer l'idéologie des groupes concernés, elle se retrouve la semaine dernière avec le porte parole de Jaich al Islam, qui a terrorisé la région de la Ghouta, arrêté à Marseille grâce à un visa Erasmus. Puis ce fut le temps de la condamnation de Poutine.

Mais mes chers collègues, je vous rappelle la phrase du rapport du Conseil de sécurité, en juillet dernier Idlib est désormais le plus grand dépotoir de combattants terroristes étrangers au monde. Oui, il faut préserver les civils.

On ne veut pas les reprendre en Europe. Excusez moi, soit on les reprend en Europe, si ce sont de gentils rebelles, et personne n'en veut, soit on laisse le gouvernement syrien faire ce que ferait tout gouvernement sur son territoire, à savoir reprendre le contrôle de son territoire et ramener la paix en exterminant les rebelles.